Je tiens, au nom de notre institution, à condamner de la manière la plus ferme cet acte abject et à assurer les autorités tunisiennes ainsi que le peuple tunisien de notre soutien indéfectible. Nos pensées émues et notre solidarité vont également aux familles des victimes. En moins de deux semaines, chers collègues, les terroristes ont frappé à Beyrouth,